Sie repräsentieren, unabhängig von politischen Unterschieden, in Ihrer Person einen europäischen Geist, der diesem Hause nicht nur gedient, sondern ihm genutzt und gutgetan hat.